Ein gemeinsamer Binnenmarkt benötigt eine gemeinsame Währung, und eine gemeinsame Währung einen Zahlungsverkehrsraum. Die Umsetzung dieser drei Ziele ist in vielen Phasen sehr holprig, und manche sträuben sich noch immer dagegen.

Wir sparen nicht nur ein, wir erleichtern auch den Zugang und haben gleichzeitig die Rücklastschrift de facto gerettet, den elektronischen Lastschriftverkehr beibehalten, und alle alten Mandate müssen nicht umgestellt werden.